Jugendamt, który w swoim założeniu miał dbać o dobro dzieci i młodzieży, w rzeczywistości często działa przeciwko dzieciom, naruszając artykuły karty praw dziecka, odbierając dzieci rodzicom szczególnie obcokrajowcom z krajów Europy Środkowo Wschodniej bardzo często z błahego albo wyimaginowanego